Acordul dintre Uniunea Europeană și Israel privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale este benefic pentru relațiile dintre cele două părți, însă ridică două probleme de ordin juridic. Prima se referă la întinderea teritorială a Autorității israeliene ce urmează a fi înființată, iar pentru a respecta dreptul european și internațional, trebuie să permitem Israelului să deosebească între teritoriile sale și cele ocupate. A doua problemă vizează tipurile de produse ce vor putea fi adăugate acestui acord, din păcate fără consensul Parlamentului European.

Forul democratic al Uniunii are datoria de a atrage atenția asupra acestor lacune juridice și de a vota cu responsabilitate, oferind Comisiei Europene șansa de a clarifica aceste aspecte problematice ale propunerii sale. De aceea, consider necesară atât cererea de retransmitere a dosarului la comisia de fond, cât și adoptarea declarației care propune delimitarea corectă a întinderii teritoriale a viitoarei Autorități israeliene.